Frau Präsidentin! Ich möchte meinem Vorredner, der sich sorgte, dass die Eurokritiker hier offensichtlich Probleme bei der Abstimmung haben, entgegenhalten Man kann durchaus eurokritisch sein in der gegenwärtigen Form, aber man kann auch hilfsbereit und einsatzbereit sein.

Meine Feuerwehr hat bereits vor dreißig Jahren in Italien, in Slowenien, aber auch in Deutschland bei Einsätzen geholfen, wenn es notwendig war.

Grundsätzlich finde ich die Sache ausgezeichnet. Ich finde es hervorragend, dass junge Leute angehalten werden, so etwas zu tun. Die Mittel sind vielleicht etwas knapp bemessen.